zmiany stanowiska co pół roku, ocieplenia, ochłodzenia.

I w takim wypadku zastanawiamy się, co robić. Więc ja proponuję zamiast ostrych słów, zamiast wymachiwania szabelką na początku chwilę się zastanowić i zacząć wreszcie prowadzić konsekwentną politykę, tak by państwa członkowskie nie działały jedne przeciw drugim, nie mówiły oficjalnie o prawach człowieka, a po cichu dogadywały się na jakieś małe inwestycje, bo to wszystko prowadzi nas donikąd i Białoruś prowadzi donikąd. Z tego wszystkiego cieszy się tylko Aleksander Łukaszenka. Dzisiaj podstawowa rzecz to wsparcie dla opozycji, jednoznaczne wsparcie dla opozycji i pokazanie, że to oni są naszymi partnerami. Łukaszenka musi usłyszeć od nas, że jeśli kolejne w cudzysłowie ocieplenie, to tylko w związku z jego konkretnymi ruchami. Przede wszystkim swoboda prasy, wolne gazety, wolność w internecie, zniesienie cenzury. Te warunki mu postawmy. On nigdy nie zmieni swojego stanowiska wobec wyborów, bo on tego nie potrafi. Jeśli zaczniemy znowu umawiać się z nim na jakieś wybory, to wrócimy do tej samej polityki mrzonki, zmiany nastrojów, co pół roku inna linia Unii Europejskiej to wszystko tylko Łukaszenkę ośmiela do tego, żeby źle traktować opozycję i trzymać ją w więzieniu.